Señora presidenta, la propia China reconoce que hay dificultades y fallos en su respuesta y, por la falta de transparencia de China, sigue la incertidumbre sobre la extensión del brote.

Por lo tanto, se trata de una emergencia de salud pública que está poniendo a prueba a las naciones —la resistencia de las naciones—, las instituciones públicas, privadas, centros de trabajo, escuelas, eventos económicos importantes —como, por ejemplo, el Mobile World Congress de Barcelona, que esta tarde ha sido cancelado por el coronavirus—. Los ciudadanos de la Unión nos piden acciones concretas y soluciones europeas. Por tanto, exigimos una única línea de respuesta, coordinada y armonizada con la OMS y con todos los Estados miembros. Necesitamos una estrategia de comunicación conjunta e inmediata que dé tranquilidad y seguridad a todos los europeos, porque solo así combatiremos la desinformación, las fakes news los estigmas que solo provocan alarmas. Yo misma, como ciudadana europea, echo de menos en centros públicos información de cómo podemos prevenir el coronavirus. Por tanto, en el Partido Popular hemos tomado la iniciativa con medidas concretas. La primera, una estrategia de comunicación clara que inspire confianza cooperar en la investigación de vacunas